Signora Presidente, onorevoli colleghi, uniti nella diversità, questo è il motto dell'Unione europea ma, a distanza di decenni, ci troviamo in quest'Aula a dover difendere i diritti fondamentali dei cittadini, diritti che dovrebbero essere universalmente riconosciuti. L'estrema destra vorrebbe forse riscrivere la Dichiarazione universale dei diritti umani, aggiungendo che quei diritti valgono per molti, ma non per tutti. Oggi, addirittura, parliamo di zone libere LGBTI, domani forse non riconosceremo i diritti di chi ha i capelli biondi, di chi è donna, di chi alto

La deriva che stanno prendendo gli eventi è allarmante, il clima di odio può essere toccato con mano. Si odia chiunque sia diverso, per razza, per religione, per nazionalità, per orientamento sessuale. Ma queste sono scuse, sono scuse utilizzate da chi vuole canalizzare questo odio per fini di propaganda. Mi chiedo è questa l'Europa che vogliamo? È questo il futuro che desideriamo per noi e per i nostri figli? Sicuramente non è ciò che io voglio e chiedo a tutti voi, oggi in quest'Aula, di lanciare un messaggio forte e chiaro non verranno tollerati attacchi e restrizioni ai diritti fondamentali di nessuno! Noi vogliamo riscrivere la storia, ma quella buona!